Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, ringrazio il collega Jávor per l'ottima collaborazione e ringrazio tutti i relatori ombra che, con le loro proposte e la loro collaborazione, hanno arricchito il testo finale che oggi andremo a votare. Io mi auguro di trovare in questa seduta plenaria lo stesso consenso che abbiamo ricevuto già in sede di votazione nella commissione giuridica ma, dalla discussione di oggi, mi sembra che si converga su dei punti principali, ovvero il fatto che questa direttiva, a nostro avviso, debba essere assolutamente migliorata nell'implementazione nei singoli Stati membri perché, ad oggi, i due obiettivi che si prefiggeva di raggiungere, ovvero la prevenzione e la riparazione del danno, sono rimasti purtroppo disattesi nella stragrande maggioranza dei paesi membri.

Faccio riferimento, in particolare, a un registro obbligatorio, in modo da poter garantire un monitoraggio costante. Solo in questo modo si possono prevenire i danni ambientali. Quando si parla di danni ambientali, e quando si parla della tutela della salute dei cittadini che, indirettamente, viene a essere lesa quando viene commesso un danno all'ambiente, è importante prevenire, perché poi il risarcimento successivo, anche in termini economici, purtroppo non sarà mai in grado di ristorare appieno la salute lesa o

E perché è importante anche un fondo europeo? Perché nell'ambito dell'Unione europea è chiaro come vi siano situazioni di società di trasporti dei rifiuti che appartengono a un paese membro e operano in un altro. È per questo che è importante che il fondo sia europeo, e non soltanto nazionale, perché in questo caso si può creare una tutela collettiva su tutto il territorio dell'Unione.

Mancano anche strumenti finanziari obbligatori di cui devono dotarsi le imprese che pongono in essere attività potenzialmente pericolose, perché si verifica il caso in cui le società, le imprese in questione, falliscono e quindi il principio chi inquina paga viene a essere leso, perché diventa impossibile risalire al diretto responsabile e avere, da parte sua, una ristoro della situazione lesa. Mi auguro che la Commissione europea tenga conto di questa relazione e che quindi possa esserci un reale miglioramento sia per l'ambiente sia per la salute dei cittadini.